munnlega skýrslu sem hann flytur hér á alþingi

eins og það heitir hér ég vil fyrir það fyrsta fagna því þó að seint sé miðað við þingsályktunartillöguna og þann tíma sem liðinn er að þessi skýrsla sé flutt og sú umræða eigi sér stað sem hér hefur verið kallað eftir á hinu háa alþingi til að fá fram enn einu sinni ólík sjónarmið bera virðingu fyrir sjónarmiðum hvers annars og láta sjónarmið koma fram því að eins og hæstvirtur ráðherra segir þá verður þetta ekki svona hversdags eðlis hjá stjórnskipuninni eða alþingi að fjalla um að setja lög um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni það er rétt sem hér kemur fram í skýrslunni að alþingi

fyrir tveimur árum síðan og sú þingsályktun er auðvitað í fullu gildi og þar kom fram vilji þingsins við þeirri þingsályktun sem þar var sem samþykkt var með miklum meiri hluta í þeirri þingsályktun stóð að frumvarpið verði lagt fram svo fljótt sem verða má það varð að vera samkomulag um að hafa það orðalag en ekki dagsetningu eins og sett var fram í tillögunni sjálfri þegar hún kom frá nefnd þess vegna fagna ég því að þessi skýrsla er komin fram að þessi umræða fari fram ólík sjónarmið komi fyrir hæstvirtan ráðherra til frekari vinnu þeirrar nefndar eða starfshóps sem hæstvirtur fyrrverandi velferðarráðherra guðbjartur hannesson skipaði haustið tvö þúsund og tólf

hefur verið bætt við sérfræðingi frá innanríkisráðuneytinu og þessi vinna hefur átt sér stað í þessari stuttu skýrslu ætla ég ekki að fara yfir þau atriði sem hæstvirtur ráðherra leggur hér fram sem

vegna þess að í millitíðinni hefur verið kosið til alþingis og hefur orðið töluverð breyting á skipun þingmanna hér á alþingi það hafa orðið töluverðar mannabreytingar

og félagar innan flokka skiptust með og á móti sem er ekkert óeðlilegt við þetta verður aldrei flokkspólitískt mál þarna eiga menn eingöngu við sína sannfæringu ég vísa í þær ræður sem ég hef flutt um þetta mál þá vinnu mína í þáverandi ég held ég muni það rétt heilbrigðisnefnd það var ekki orðin velferðarnefnd að mig minnir sem fór þar fram og sem sett var fram í þessari þingsályktunartillögu og þeirri miklu greinargerð sem þar var sett fram en það er eins og hér kemur fram að ef alþingi mundi samþykkja lög um staðgöngumæðrun þá yrðum við fyrst norðurlanda það er jafnframt svolítið vandamál vegna þess að okkar litla stjórnsýsla hefur oft notað reynslu annarra þjóða sem við berum okkur saman við til dæmis norðurlandaþjóða til að semja frumvarp og setja inn í lög það sem við viljum setja þar og nýta okkur reynslu annars staðar frá hér erum við því í raun og veru að ryðja brautina

að þetta skuli ekki ganga betur ég lýk sem sagt orðum mínum með því að fagna þessari skýrslu vísa í fyrri ræður mínar en hvet til þess að áfram verði unnið markvisst að frumvarpi sem kæmi hingað til alþingis og alþingi gæti þá lýst vilja sínum